Wir Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus und verdienen daher auch die Hälfte der Welt. Wir verdienen die Hälfte der Bäckerei und nicht nur ein Stück vom Kuchen. Wir Frauen verdienen, dass wir in Entscheidungsfunktionen, egal ob das jetzt in der Europäischen Zentralbank, bei der EBA, ESMA, EIOPA, wo auch immer ist, ESRB, angemessen vertreten sind, und nicht nur in einzelnen sehr hart erkämpften Positionen!

Es braucht uns Frauen kluge Frauen, wie kluge Männer auf allen Entscheidungsebenen.

Wir haben einiges zu sagen, wenn es um eine nachhaltige Investitionsoffensive für Europa geht. Wenn es darum geht, mit ordentlicher Geldpolitik unsere Wirtschaft anzukurbeln, gemeinsam gegen die starren Fiskalregeln anzukämpfen und die Umstellung in eine faire und grüne Wirtschaft zu forcieren. Also, sehr geehrte Vertreter des Rates, Minister, Regierungen Rutschen Sie rüber und lassen Sie die Frauen endlich mitgestalten.